On lira peut être dans les livres d'histoire que c'est le moment où l'Europe a vraiment perdu pied.

Bien sûr, il nous faut une gouvernance économique européenne robuste, mais il faut nous attaquer d'abord à l'incendie causé par cette dette, et croire que nous résoudrons le problème uniquement par la contraction des dépenses publiques est ignorer la réalité. Nous ne sortirons pas de cette crise sans qu'on restructure et qu'on rééchelonne la dette là où elle dépasse le niveau soutenable et la capacité réelle de remboursement des débiteurs. Parce qu'il faut être clair. Ce sont à la fois les débiteurs et les créanciers qui sont responsables de l'accumulation de la dette. Les uns ont, certes, emprunté au delà de leurs capacités, mais les autres ont prêté de manière irresponsable, attirés par l'espérance de profits substantiels sans risque, puisque le contribuable serait bien sûr toujours là pour les tirer d'embarras. Ainsi, les uns comme les autres devront participer à l'effort, et si nous ne faisons pas cela, nous nous condamnons nous mêmes à un scénario à la japonaise, c'est à dire un scénario du déclin de l'Union européenne.